W moim przekonaniu protestujący słusznie obawiają się, że proponowany projekt ustawy ekstradycyjnej może być w praktyce wykorzystywany do wywierania nacisku oraz nękania niewygodnych dla Chin obywateli Hongkongu. I dlatego zgadzam się, że samo zawieszenie prac nad nimi nie jest wystarczające, i należy formalnie wycofać się z tego projektu. Konieczne jest również niezwłoczne uwolnienie demonstrantów, którzy wyrażali swoje zaniepokojenie przeprowadzonymi zmianami. Mój niepokój budzi także kwestia wolności słowa oraz prasy, w tym presja wywierana na dziennikarzy oraz autocenzura wypowiedzi na temat Chin oraz rządu. Chciałbym podkreślić, że wolność wypowiedzi jest jednym z podstawowych praw człowieka, a jej przestrzeganie jest kwestią fundamentalną.